um klukkan hálffjögur í dag fer fram umræða utan dagskrár um málefni landhelgisgæslunnar málshefjandi er háttvirtur þingmaður jón gunnarsson hæstvirtur dómsmálaráðherra verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund